Mai devreme, o altă colegă propunea să vedem cum găsim soluții, pentru că există o suferință la agricultori la importul, exportul între Rusia și europeni.